Je regrette qu'il ait fallu tant de temps et, malheureusement, tant de victimes pour convaincre ceux qui l'ont retardé trop longtemps, pour des raisons opposées. Mais ces moyens supplémentaires qui sont maintenant donnés aux États membres leur donnent aussi des devoirs supplémentaires. D'abord, un devoir de rapidité d'exécution

les tragédies précédentes ont montré, comme plusieurs orateurs l'ont déjà souligné, que les nombreux fichiers déjà existants étaient sous alimentés et sous utilisés par la plupart des États membres. C'est le cas du SIS 2, c'est le cas d'Europol, c'est le cas d'Eurodoc, entre autres. Enfin, troisième devoir préparer l'étape suivante, à savoir la mise en place d'une police judiciaire européenne pour affronter la criminalité transfrontalière. Le mandat d'arrêt européen a été un premier progrès significatif, mais insuffisant. Le traité permet de définir des crimes européens et de créer un procureur européen. Les frontières n'existent plus pour les criminels, et elles doivent disparaître aussi pour les policiers et